Es ist zentral, dass alle ihren fairen Beitrag zum Gemeinwesen beitragen. Entgegen mancher Vorurteile ist in den letzten Jahren hier in Europa viel passiert. Fraktionsübergreifend hier im Europäischen Parlament haben wir die Kommission angetrieben, und die Kommission hat mehr sinnvolle Vorschläge gegen Finanzkriminalität und Steuerdumping vorgelegt als irgendeine Kommission vorher. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass, obwohl etliches davon beschlossen wurde, einige der ganz großen Vorschläge gerade bei der Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung, bei der Digitalbesteuerung, bei der Transparenz über die Steuerzahlungen von Großunternehmen und die Maßnahmen gegen die 50 Milliarden schweren jährlichen Umsatzsteuerbetrügereien in Europa

Das ist der Bremsklotz für Steuergerechtigkeit in Europa. Und deshalb ist es richtig, dass wir dieses Prinzip der Einstimmigkeit im Rat überwinden. Aber es sind eben nicht nur die einzelnen Steueroasen, die hier blockieren, sondern die Widersprüche zwischen der großen Einigkeit hier im Parlament und dem Verhalten der Mitgliedstaaten im Rat sind eklatant. Wir haben eine liberale Regierung in Holland, die blockiert europäische Steuerkooperation. Wir haben die große Koalition in Deutschland, die blockiert Steuertransparenz für Großunternehmen und die Digitalbesteuerung. Wir haben genauso christdemokratische Regierungen, die blockieren zum Beispiel aus Irland heraus die Steuerkooperation in Europa. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, passt nicht zusammen. Wenn wir hier fraktionsübergreifend für Steuergerechtigkeit sorgen, so müssen das auch die Mitgliedsparteien und die entsprechenden Regierungen überall in Europa tun.